frumvarpið felur það í sér að þingmaður geti meðan hann gegnir ráðherraembætti ákveðið að sitja á alþingi einungis samkvæmt embættisstöðu sinni sem ráðherra samkvæmt eins og getur um í fimmtugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar sett inn í stjórnarskrá að þingmaður sem tekur að sér ráðherraembætti láti af þingstörfum á meðan hann gegnir embætti ráðherra en eðli máls samkvæmt getur slíkt ekki orðið á þessu kjörtímabili þar sem breyta þarf stjórnarskránni til að svo geti orðið þetta frumvarp hins vegar reiknar með því að þingmaður geti eða þingmaður sem verður ráðherra hann geti ef hann á kýs sjálfur sagt af sér þingmennsku og komið aftur inn á sam kjörtímabili eða einhverjar þær breytingar sem verða á hans höfum hvort sem ríkisstjórnin fer frá eða hann eða hún lætur af ráðherra embætti og geti aftur horfið til þingmannsstarfa á íslandi er auðvitað þrískipting valdsins en á hinn bóginn eru skilin á milli löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins mjög óskýr að mínu mati að því leytinu til að framkvæmdarvaldsins óskýr það hefur komið fram í umræðum um störf þingsins hér á síðustu dögum einmitt þetta vandamál og hefur kannski lýst sér í því að sérstaklega hefur verið nefnt að það koma tilkynningar frá ríkisstjórninni um fjárveitingar sem ríkisstjórnin í raun aftur ekki leyfi til að veita vegna þess að það er alþingi sem hefur fjárveitingavaldið ég vil mjög gjarnan taka undir gagnrýni sem hefur komið fram um þann skort sem er á samráði oft við þingið í þessum efnum prófessor sigurður líndal hefur stundumkallað ríkisstjórnina svona nokkurs konar efri deild alþingi sem samþykki frumvörp sem hún síðar sendi þinginu til meðferðar við heyrum það í fréttum gjarnan og það er ekkert nýtt með þessa ríkisstjórn þetta hefur verið hér svo um áraraðir að við heyrum að ríkisstjórnin hafi samþykkt hitt og þetta samt sem áður eru þessi mál sem ríkisstjórnin samþykkir þau hafa ekki þingflokkar ríkisstjórnarinnar eða stjórnarflokkar hafa ekki einu sinni séð þessi frumvörp þau hafa væntanlega og í

en hins vegar hefur það náttúrlega út f fyrir sig enga þýðingu þó ríkisstjórnin samþykki einhver frumvörp á sínum fundum það er alþingi íslendinga sem samþykki lagafrumvörp og þarna þurfa skilin að vera mjög skýr

sama sem fer með löggjafarvaldið og framkvæmdavaldið með því einu að verði strax betri vinnubrögð ekki bara kannski við betri vinnubrögð

hjá okkur í þinginu og fólk muni vanda betur meðferð allra mála ég sé nú svo sem fyrir mér að einhverjir gætu haldið að þetta væri einhver sérstök ádeila á ríkisstjórnina sem situr hér nú og ég styð það er það alls ekki ég vil benda á það

einmitt þetta hlutverk sem ríkisstjórnin hefur tekið sér það hefur gilt í árabil þeim sem gagnrýna það núna til dæmis eins og sumir háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins að þeir hafa náttúrlega haft tækifæri til þess um árabil að reyna eitthvað að gera til að breyta þessu við erum nítján þingmenn sem leggjum þetta fram úr öllum flokkum og ég vona að þetta fái skjóta meðferð í þinginu þetta mál mun fara til allsherjarnefndar auðvitað verður kostnaðarauki af þessu vegna þess að

tækju sæti og þyrfti að greiða þeim náttúrlega full laun og allan þann kostnað sem við það er ég tel hins vegar að sá kostnaður í krónum og aurum eða krónum yrði lítill hjá þeirri vandvirkni sem ég held að við fengjum í staðinn svoleiðis að ég legg þetta hér fram og